Señor Presidente cumbre de La Valeta, sesenta países reunidos y de nuevo la sensación y el mal sabor de boca de una oportunidad perdida. Un Consejo cuyas conclusiones no concluyen y proponen poco, tarde y en la dirección equivocada para resolver el problema más inminente que tiene planteado la Unión Europea en estos momentos la inmigración. Porque el enfoque sigue siendo, sobre todo, negativo.